Tenemos una legislación sólida y completa para garantizar los derechos de los pasajeros y clientes turísticos.

Igualmente, hay que activar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para reciclar a los trabajadores afectados para su rápida recolocación y apoyar a quienes, entre ellos, decidan emprender en un sector que dominan y al que pueden aportar digitalización y ofertas personalizadas. El atractivo turístico europeo tiene una oportunidad en ese conocimiento. Finalmente, hay que hacer una autocrítica, porque esta crónica de una muerte anunciada pilló a los responsables del sector mintiéndose sobre la salud del enfermo. Espero, finalmente, que ilustre a los Brexiters sobre lo mucho que les mintieron quienes apuestan por alejarse del marco europeo de seguridad y garantías.